Das war in der Tat eine interessante Diskussion. Wir haben es jetzt geschafft, 51Berichte in 100Minuten abzuhandeln.

Wir haben uns hier eine Selbstbeschränkung gegeben, die ich im Grunde peinlich finde, gerade mit Blick darauf, was der europäische Steuerzahler von uns erwartet. Wir haben versucht, die Debatte auszudehnen, aber dem wurde leider nicht Gehör geschenkt.

Also dafür ganz herzlichen Dank, das war nicht immer so. An den Rechnungshof habe ich die Bitte, neben der guten Arbeit, die gemacht wird, sich dann jetzt doch mal zu überlegen, dass diese Arbeit noch viel besser und effizienter sein könnte und einfacher für uns, wenn man Länderberichte erstellen würde und sich da vielleicht mal auf Länder mit föderalen Strukturen konzentrieren würde, dann wäre auch Deutschland dabei.

Aber wir haben uns gegenseitig gute Argumente geliefert, um jetzt auch echten Fortschritt zu erreichen.